Paní předsedající, jsem stínovou zpravodajkou pro zprávu o podobě chudoby žen v Evropě, tudíž se zaměřím na tuto zprávu. Tato zpráva v sobě zahrnuje celou škálu záležitostí, které velmi dobře popisují postavení žen v Evropské unii. Jsem ráda, že se v této zprávě vyskytuje mnoho bodů poukazujících na nutnost využívání flexibilních forem pracovních úvazků, myslím tím i pracovní úvazky na dobu určitou a částečné pracovní úvazky, neboť se domnívám, že zejména ženy samoživitelky, ale vůbec obecně rodiny, které vychovávají malé děti, potřebují využít tuto širokou škálu nabídek na pracovním trhu, aby mohly skloubit svůj pracovní a rodinný život. Zároveň samozřejmě vítám a plně podporuji to, že se zde opět poukazuje na stále velký rozdíl mezi platovým ohodnocením žen a mužů. Jenom rychle ještě chci říci, že zpráva obsahuje i některé záležitosti, které my těžko můžeme podpořit.

o výzvu k vytvoření evropské charty ženských práv či odkaz na zprávu o mateřské dovolené, kterou, jak víme, členské státy neakceptovaly. V tomto duchu jsme podali určité pozměňovací návrhy.